Hvala lepa za besedo, še enkrat, H kar nekaj novih zadev je bilo še omenjenih v razpravi. O spremembi, majhni spremembi, Zakona o vinu s strani Slovenske demokratske stranke, ki gre nasproti dejansko tem najmanjšim, pridelovalcem vina oziroma vinogradnikom. In še enkrat je treba poudariti: s to spremembo ne ogrožamo, velikih vinarjev, velikih vinogradnikov, niti najmanj s tem, kot bi naveden razlog o nelojalni konkurenci. Koliko vina se uvozi, to smo slišali. Jaz bi vseeno vprašal še enkrat, državno sekretarko, ki jo sicer zelo spoštujem in tudi vem, da se zelo dobro spozna na različna področja, vsaj, kjer imam stik z njo, bi rad odgovor državne sekretarke še enkrat točno, koliko vina uvozimo, zakaj ga toliko v uvozimo in ali je to vino primerljive kvalitete kot domače vino. Imamo deželno vino, vse vse sorte smo že omenjali in vemo, da vsi predelujejo naši vinogradniki dobro vino, kvalitetno vino, tudi manjši vinogradniki, ki so sicer člani društev vinogradniških, ki jih je treba izreči vso pohvalo za delovanje. Tudi mi v Litiji oziroma v Šmartnem pri Litiji imamo društvo Štuc, ki je odlično društvo, ki je tudi vključeno v, v zvezo, dolenjsko in tako naprej. Skratka, vsi se trudijo, ampak s to majhno spremembo zakona želimo dejansko pomagati tem najmanjšim vinogradnikom, da bodo imeli kaj od tega svojega dela in svojega truda in da se bodo vinogradi ne opuščali in zaraščali, ampak obnavljali in da bojo ljudje imeli neko voljo za delo in pa da bojo vsaj toliko nagrajeni za tisto svoje delo, da bodo lahko poplačali delno stroške, ki jih imajo s tem. Omenjena je bila Avstrija, lep primer. In še to je treba povedati, Avstrija je na senčni strani Alp, ne, Slovenija je pa na sončni strani Alp. In potemtakem bi, mogla biti predelava vina oziroma vinogradi, mnogo boljši pri nas kot pa pri njih, ne, ampak je ravno, obratno. Skratka, povedano je bilo tudi in še enkrat je treba povedati, davčne blagajne, raznorazna omejevanja, tako, katastrski dohodek in vse to, vse to so samo ovire, pridelovalcem vina in kmetom. In zato je tudi vedno več, tega v propadanju. In dajmo iti jim nasproti, kot sem že tudi v prejšnji razpravi povedal. Polna usta so nas za male kmete, za male vinogradnike, za za malega človeka. Pa dajmo jim pol, za vraga, že tudi pomagati. Jaz vem, da imate tudi vi in v koaliciji in na vladi tako željo. Pa dajmo jim dejansko iti nasproti. Pojdimo tudi malo pogledati na teren, ne. Pojdimo do teh ljudi, ki delajo. Dajmo tudi sami kaj delati. Jaz sem ogromno delal v vinogradih, na kmetiji, bil tudi pri mnogih in marsikaj videl in slišal in ne govorim na pamet. Ne? Tako da dajmo, dajmo iz izkušenj tudi nekaj potegniti in in biti življenjski, biti, da narediti nekaj z zdravo kmečko pametjo, ne. Ta izraz dostikrat uporabljamo in in točno prihaja iz iz področja, o katerem trenutno govorimo, iz kmečkega dela, iz kmetovanja, iz predelave hrane, domače hrane, domačega vina. Ne uvažajmo toliko tega tujega vina, ne pomagajmo proizvajalcem velikim, ne? O po po celi Evropi, svoje pa zatiramo. Nikakor tega ne smemo več početi. Tudi veliki trgovski centri so so pri nas zrastli in so majhne prijazne trgovinice po podeželju šle, pa jih ni več. Ne? Pa nismo za to nič naredili, ne. In jih ni več, pa ljudje bi jih, potrebovali, sploh starejši, onemogli, tisti, ki nimajo prevoza, spet mali ljudje in tako naprej, ne. Tako da je kar nekaj primerov pri nas že bilo, ko, ko, ko, ki niso na mestu. Tudi te kazni, ko smo prej slišali, to so res, to so močno previsoke kazni. Že te določbe tukaj notri v, v zakonu, če jih tej inšpektorji na pamet znajo našteti vsaj pol, mu dam za deci vina ali pa za liter, no. Če, če zna tole našteti, koliko je teh te, mislim, to, to še prebrati ne moreš, kaj šele, da bi na pamet vedel, ne. In dajmo to malo nekako posplošiti, poenostaviti, narediti vse skupaj bolj prijazno, in in in pomagajmo, pomagajmo, kmetijam, in pa vinogradnikom, sploh tem manjšim, o katerem tudi mi govorimo. Hvala lepa.